Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs les députés, cet été encore, la forêt méditerranéenne a été la proie des flammes à Marseille, en Corse du Sud, mais aussi en Italie, en Espagne et, à plus grande échelle, en Grèce.

Consterné par ce bilan répété, année après année, et conscient de l'effet multiplicateur du réchauffement climatique sur les incendies, j'appelle à une prise de conscience européenne pour une meilleure coordination des efforts et une mutualisation des moyens de lutte anti incendie. Je souhaite la concrétisation d'un vaste projet de coopération euroméditerranéen de lutte contre les feux de forêt dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée. Je salue les initiatives existantes, et notamment le système européen d'information sur les incendies de forêt, projet pilote.

ainsi qu'à l'étranger. Je pense qu'une des clés du problème des feux de forêt se trouve dans l'échange de connaissances et de bonnes pratiques en matière de prévention et je voudrais signaler le rôle pionnier joué par les forestiers sapeurs dans mon propre département. Je peux, bien évidemment, mettre à la disposition de l'Europe cet exemple qui peut servir.